Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in der gesamten Europäischen Union. Das ist für uns auch eine Verpflichtung, immer wieder dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu folgen, und der Vorschlag der Europäischen Kommission macht das Trinkwasser noch sicherer. Wir als EVP unterstützen diese Bemühung, wir haben jedoch im Verfahren immer darauf hingewiesen, dass das Ganze auch handhabbar sein muss, gerade für kleine Wasserwerke, und dass am Ende nicht die Profiteure des Vorschlags die Firmen sein sollten, die Analysemethoden auf den Markt bringen, sondern dass das eben auch für die Verbraucher, die das am Ende bezahlen müssen, finanzierbar ist. Deswegen brauchen wir einen vernünftigen Ansatz, der die Sicherheit verbessert, der aber die Kosten gerade auch für kleine Wasserwerke im Rahmen hält. Das große Thema ist das Thema Zugang zu Wasser. Ich halte es persönlich für eine sehr gute Idee, dass wir an möglichst vielen Stellen in Europa kostenlosen Zugang zu Trinkwasser haben in öffentlichen Einrichtungen, auf öffentlichen Plätzen und ich halte es auch für gut, wenn wir in Cafés und Restaurants kostenloses Trinkwasser haben. Das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger, und wir würden damit ja auch der Bürgerinitiative Rechnung tragen. Das spart Ressourcen. Wir haben Mineralwasser, das oft über viele hunderte Kilometer durch die Gegend gekarrt wird. Das kostet Treibstoff, das verursacht andere Umweltprobleme. Und als Arzt muss ich sagen Es ist gar nicht unbedingt ratsam, den ganzen Tag Mineralwasser zu trinken. Leitungswasser ist durchaus auch aus medizinischer Sicht zu empfehlen. Aber nicht alles, was wir persönlich gut finden und nicht alles, was irgendwie eine gute Idee ist, sollte zentral von der Europäischen Union in jedem Winkel der Europäischen Union vorgeschrieben werden. Da gibt es schon noch das Thema der Subsidiarität.

Anreize, Bewusstsein schaffen das ist ein Weg, mit dem man das Ziel vielleicht besser erreichen kann, als wenn wir den Wirten in der ganzen Europäischen Union vorschreiben, was sie zu tun haben. Das könnte auch antieuropäische Tendenzen stärken. Deswegen sollten wir hier die Idee unterstützen, aber nicht zu rigide gesetzgeberisch vorgehen.

Er wird leider nicht mehr für das Europäische Parlament kandidieren. Er hat Großartiges geleistet in vielen Dossiers und auch in diesem Dossier. Lieber Michel, vielen Dank für deine Arbeit und alles Gute für deine Zukunft!